Elnök Asszony! Meggyőződésem, hogy az off shore paradicsomok működése nem az államok költségvetése, vagy a politikai vezetők és híres emberek karrierje és hitelessége szempontjából okozza a legnagyobb károkat. A jelenség amely a mai korban nem maradhat rejtve a nyilvánosság elől a demokráciára és a szabadpiacon alapuló gazdaságra jelenti a legnagyobb veszélyt. Ha tömegek számára válik nyilvánvalóvá, hogy éppen a társadalmakat vezető elitek nem tartják be a játékszabályokat még akkor is, ha törvényeket állítólag nem sértenek vele az végzetes bizalomvesztéshez vezet. Ha világossá válik, hogy a közteherviselés elve csupán jól hangzó frázis, de a vagyonos emberek és vállalatok megtalálják a kiskapukat az adófizetés elkerülésére, miközben további áldozatokat kérnek az emberektől, akkor nem kell csodálkozni a reakciókon. A politika a képviseleti demokráciákban az emberek érdekeit kell szem előtt tartsa, így nem elég a törvényekre hivatkozni, hanem fel kell számolni ezt a gyakorlatot, és el kell felejteni a képmutatást.